Mit dieser neuen FRONTEX Verordnung und mit dem ausgezeichneten Bericht von Herrn Busuttil erreichen wir, dass die Außengrenzen in Hinkunft noch wesentlich besser als bisher überwacht werden können. Damit erreichen wir gleichzeitig, dass die Reisefreiheit das grenzenlose Reisen innerhalb der Europäischen Union gesichert bleibt und auf der anderen Seite zusätzlich auch noch international organisiertes Verbrechen wie Menschenhandel oder Drogenkriminalität

Zweitens, dass wir endlich die Mitgliedstaaten auch in die Pflicht nehmen, dass sie dem, was sie versprechen, auch nachzukommen haben das heißt, Personal, das zugesichert wird, und Gerätschaften, die zugesichert werden, müssen tatsächlich zur Verfügung gestellt werden.

Insgesamt ein sehr, sehr positives Instrument für mehr Sicherheit innerhalb der Europäischen Union!